Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, queridos colegas, ésta es la primera crisis de la zona del euro, y cuando sobrevino la crisis hemos podido detectar que la Unión Europea no se encontraba equipada para afrontarla. Ha habido fallos de diseño, como la ausencia de previsión sobre la asistencia financiera para los países de la eurozona, falta de eficacia en el cumplimiento de los compromisos en materia de finanzas públicas y en materia de competitividad y un incremento de los desequilibrios macroeconómicos y de la divergencia en el ámbito de la eurozona. Hemos visto cómo los pasos que se habían dado para contar con una voz europea en el ámbito de la política exterior y de seguridad no se vieron acompañados en el ámbito económico, pese a los requerimientos de la globalización, no pudiendo convertirse nuestro potencial económico en liderazgo económico a nivel global, y la cojera entre el pilar monetario común y el económico intergubernamental se ha hecho mucho más evidente. Para dar una respuesta apropiada, es necesario avanzar en la integración. No hay una salida nacional, salvo que algunos se equivoquen de siglo. Por eso, el Consejo Europeo de los pasados 24 y 25 de marzo ha dado pasos importantes en la buena dirección, incluso espectaculares. La puesta en práctica del semestre europeo, la adopción del mecanismo de estabilidad permanente, con los compromisos adquiridos ante el Parlamento, e incluso el paquete legislativo, que será necesario equilibrar por parte del Parlamento, van en la buena dirección. El Pacto Euro Plus supone, sin duda alguna, un avance, pero quedan muchas cosas por hacer. La crisis sigue ahí, hay veintitrés millones de parados y todavía hay nubes importantes en nuestro horizonte y grandes desafíos. Por eso es necesario un pacto con los ciudadanos europeos en una triple dimensión, porque la política de austeridad tiene sus límites y es necesario apostar por una política de crecimiento y empleo a través de inversiones que permitan reorientar nuestro modelo económico y cumplir la Estrategia